Plus grave encore, la RDC est confrontée à un véritable drame humain. La situation sécuritaire et humanitaire ne cesse de s'aggraver. Il faut savoir que plus de 2 millions de personnes sont déplacées, 4,5 millions de personnes vivent dans des conditions d'extrême vulnérabilité et plus d'un million d'enfants souffrent de malnutrition dans un pays pourtant si riche en ressources. Selon le coordinateur humanitaire des Nations unies, les acteurs sur le terrain manquent cruellement de ressources financières. Le PAM a réduit ses rations et le Haut Commissariat pour les réfugiés a dû fermer certains de ses bureaux. Oui, l'Union européenne doit soutenir les efforts des autorités congolaises, des organisations régionales et des acteurs humanitaires et du développement. Oui, la communauté internationale doit maintenir un niveau élevé d'engagement pour promouvoir la paix, la sécurité, la démocratie et la bonne gouvernance, qui sont les conditions préalables au développement, mais à long terme également pour la RDC. Mais, enfin, l'aide de l'Union européenne, pour être complète et efficace, doit venir en appui d'une stratégie et d'une volonté politique des autorités congolaises.